Spoštovane kolegice, kolegi, predstavniki vlade! Danes, sedimo že cel dan tukajle v parlamentu in razpravljamo o nekih stvareh, o zadevah, ki so namenjene predvsem ljudem, ne, o tem, o čemer se tako rado govori, tudi strani koalicije, za ljudi, a ne. In govorimo o spremembah zakonov, ki bi doprinesli marsikaj dobrega. In verjetno si tudi sami to, priznamo vsi skupaj, kolikor nas je tukaj. Govorili smo o gospodinjskem dodatku, govorili smo o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pa o spremembah zakona o vrtcu. Nova Slovenija se je tukaj dejansko dobro pripravila in res je bilo povedano že popolnoma čisto vse. Mislim, da je škoda še kakršnegakoli časa, da o tem še na dolgo in na široko govorimo. Kdor tega ni razumel, o čemer smo govorili, predlagatelji in tudi vsi ostali, potem res ne vem, zakaj tratimo čas. In ogromno je bilo nekih razlogov in in in razno raznih izgovorov, zakaj tega ne bomo oziroma zakaj vlada ne podpira, zakaj koalicija šestorčka tega ne bo podprla. Tako da se prav čudim, od kje od kje vsi ti razlogi, iz kje se to vse potegne, koliko ene energije je treba vložiti, da lahko z nekimi argumenti zavrneš tako dobre, predloge. Res se samo sprašujem se, no. Tako da bi ob koncu, da ne bom več, tratil dragocenega časa, ker nas čaka še ogromno dela in verjetno bo pozna ura, ko bomo zapustili ta hram demokracije, bi še enkrat čestital oziroma prvi čestital, tudi jaz, in Ilki Štuhec in tudi, Ivi Dimic, ki si je, Dimic, ki si je dejansko trudila in povedala vse, kar je lahko povedala. In mislim iz srca je ženska govorila, kolegica poslanka. In moram ob koncu pa čestitati še koaliciji šestorčka in predstavnikom vlade, res iskrene čestitke za izvirnost pri iskanju razlogov, ki so, kot da bi bili potegnjeni iz petne žile, razlogi za nesprejetje predlaganih sprememb za ljudi, kot se to danes reče. Res vse čestitke, da zmorete toliko energije. Še enkrat pa čestitke Ivi Dimic za vse to, kar smo lahko slišali. In jaz bom vse te predloge, ki so namenjeni ljudem, tudi podprl. Hvala lepa.